Wir müssen Partei ergreifen für die Europäische Union, für unsere Ziele und für unsere Werte.

Wenn wir nicht vorwärts kommen, fallen wir zurück. Und daher müssen wir Partei ergreifen für das Projekt einer Wirtschafts und Sozialunion, neben der Währungsunion. Wir brauchen hier Initiativen, Zeitpläne und konkrete Sanktionsmechanismen, nicht bloß Ankündigungen. Wir müssen Partei ergreifen für das Diskriminierungsverbot, für den Grundsatz pacta sunt servanda, für die Solidarität.